Monsieur le Président, je tiens d'abord à remercier Elmar Brok et GuyVerhofstadt d'avoir réussi à faire valoir les droits du Parlement européen en matière de politique étrangère, avec le sens politique qui est le leur. Mon propos vise plus particulièrement à reconnaître tous les efforts déployés en matière de préservation de l'unité et d'action de la politique de coopération au développement. Le maintien des commissaires Piebalgs, pour la coopération, et Georgieva, pour l'action humanitaire, aux postes de commande reste la condition essentielle pour préserver la cohérence institutionnelle de la politique de l'Union européenne dans les domaines en question. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas lieu de rechercher d'effets synergétiques à l'intérieur du service pour l'action extérieure. Bien au contraire, cela est essentiel, tout comme il devient impératif de parler d'une seule voix. Ce qui importe, c'est que celles ou ceux qui s'expriment au nom de l'Union européenne ne soient pas contredits par les ministres des affaires étrangères des États membres, dont il n'est pas sûr, à ce jour, qu'ils aient tous compris le message. Mais, pour cela, il faut une vraie politique étrangère de l'Union et c'est un défi de taille. Cela commence par le fait d'avoir une opinion sur les grands thèmes de la politique étrangère, une opinion sur la sécurité et pas deux, une opinion sur la Turquie et pas deux. Pour chaque succès que vous allez engranger, Madame la Haute représentante, vous pourrez être assurée des applaudissements de cette Assemblée.